Dobri i kvalitetni pomaci su pojednostavljenje postupka, orijentacija na ograničen broj najvažnijih prioriteta, ranije objavljivanje analiza po državama članicama. Što nam nedostaje? Nedostaje snažna politička volja na razini država članica, nedostaje jače partnerstvo s lokalnim i regionalnim jedinicama, nedostaje i uključivanje nacionalnih parlamenata. Nadam se da ćemo u novom ciklusu Europskog semestra ostvariti kvalitetnije pomake u jačanju upravo ovih elemenata. Države moraju samostalno osmisliti mjere i aktivnosti kojima će ispuniti ciljeve i preporuke iz Europskog semestra. Međutim, pritom nema potrebe gubiti vrijeme na pokušajima i pogreškama, kad su istovremeno već druge države članice prošle put traženja najboljih rješenja. Razmjena iskustava i znanja u provedbi reformi, ubrzavanju investicija, jačanju konkurentnosti, dobrom financijskom upravljanju, pametnoj fiskalnoj konsolidacji i ostalog, naša je velika prednost u Europskoj uniji. I zato pozdravljam poticaje iz Europske komisije kojima se želi pomoći državama članicama kroz osnivanje službe za podršku provedbi strukturnih reformi, odbora za konkurentnost i fiskalnog odbora.